Signor Presidente, onorevoli colleghi, a mio avviso oggi non avremmo neanche dovuto discutere in quest'Aula di concessioni, perché si tratta di materie che andrebbero gestite a livello nazionale, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà. I mercati europei sono troppo diversi tra loro per voler essere uniformati dall'altro. Si rischiano situazioni che possono portare parecchi danni anzi, i danni in alcune parti sono già stati fatti a determinati settori specifici in diversi paesi. I nostri amici tedeschi sono stati bravi, ad esempio, a escludere le loro acque dalle concessioni europee, mentre i nostri terminalisti portuali si lamentano giustamente per la disparità di trattamento rispetto al sistema di affitti in vigore nel Nord Europa. Vi sono associazioni di categorie che rischiano di pagare più di altre e, stranamente, questo riguarda sempre e solo alcuni paesi. Commissario Barnier, lei sa bene a cosa mi riferisco mi riferisco alla situazione di difficoltà dei balneari italiani colpiti dalla direttiva Servizi. Forse questa delle concessioni poteva essere un'occasione utile per discuterne e cercare di risolvere una volta per tutte il problema. Ma vedo che anche in Europa è in vigore il sistema dei due pesi e due misure sempre ovviamente a vantaggio di qualcuno più importante di altri.